Obserwując to, co dzieje się w państwach w tej wojnie uczestniczących, zarówno tych z naszego kontynentu, ale też i w USA, można stwierdzić, że przed sądami toczą się dochodzenia, zapadają wyroki i, o ile organy ścigania były w stanie udokumentować zarzuty i postawić w stan oskarżenia czy to żołnierzy, czy agentów, wyroki te zapadają nawet bardzo surowe. Jestem przekonany, że podobnie będzie w sprawie domniemanych tajnych więzień na terenie państw Unii Europejskiej.

Wiele kwestii podlega klauzuli tajności, a wiele dowodów znajduje się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty braku przejrzystości formułowane przez autorów rezolucji są w tym kontekście, moim zdaniem, niezrozumiałe.

Kwestie te należą, o czym mówił przedstawiciel Rady, do kompetencji wyłącznej rządów narodowych. Jeśli nie dokonamy poprawek w tekście rezolucji polegających na wycofaniu bezpośrednich odniesień do działań organów wymiaru sprawiedliwości, sądów i prokuratur państw członkowskich, obawiam się, że ani ja, ani koledzy z mojej delegacji nie będziemy w stanie poprzeć tej rezolucji.